Monsieur le Président, Monsieur le Haut représentant, avant le COVID, la situation des droits de l'homme était, à certains égards, et dans beaucoup de régions du monde, en recul.

On a vu des mouvements de jeunes, des contestations de jeunes et de moins jeunes, avant le COVID, mais qui ont été empêchés, voire réprimés, pendant le confinement.

Ces mouvements étaient et sont le symptôme de problèmes profonds. On l'a vu aussi dans nos démocraties, aux États Unis avec le mouvement Black Lives Matter et on l'a vu aussi en Europe. Nous avons, il est vrai, dans l'Union européenne, réussi à développer une politique des droits de l'homme solide et ambitieuse. Et je me réjouis de votre initiative pour la mise en place d'un nouveau mécanisme de sanctions pour attaquer ces réalités des réalités qui bafouent les droits de l'homme. Mais notre action demande plus de cohérence dans toutes nos politiques.

Que ce soit la politique commerciale, la politique migratoire, la politique humanitaire, la politique de développement ou la politique climatique toutes ces politiques doivent respecter le principe qui est le do not harm principle Jamais une politique européenne ne devrait générer, encourager un affaiblissement des droits humains dans le monde. Pour cela, nous avons besoin d'une régulation européenne plus ambitieuse, nous avons besoin d'une régulation plus efficace et plus inclusive avec la société civile.